Noi euroscettici siamo soliti attaccare l'Unione europea dicendo che è una costruzione estranea al sentire dei popoli. Ne abbiamo la prova è successo alla Catalogna e, a poche settimane, in un'altra delle aree come la Catalogna più produttive, di gente onesta, che lavora e che produce in Lombardia e nel Veneto milioni e milioni di persone vanno a votare, vogliono un referendum. È una grande manifestazione, esattamente come quella di Barcellona, di voglia di libertà, di democrazia diretta, di partecipazione e di rappresentanza. C'è una grande crisi di rappresentanza in questa Europa, che voi dite proiettata verso più democrazia. Ma se adesso non ne parliamo, se nel vostro documento non esaminate neanche lontanamente la questione catalana, la questione del nord Italia e la questione delle minoranze che chiedono rappresentanza, quale sarebbe questa nuova democrazia?